út úr eða sprottið upp frá þeirri smáríkjastofnun sem er starfrækt við háskóla íslands þar er líka stofnun vigdísar finnbogadóttur sem sérstaklega helgar sig baráttu fyrir mengun tungumála og minni menningar og málsvæða þannig að þetta og ýmislegt fleira gæti lagt saman kraftana og síðan þyrfti auðvitað að kynna þessa hugmynd og vinna henni brautargengi á alþjóðavettvangi og ég er viss um að í því eru ýmsir möguleikar varðandi mengunina á suðurnesjum og þann samning sem þáverandi utanríkisráðherra jón baldvin hannibalsson átti aðild að en er í grunninn milli hersins og sveitarfélaga á suðurnesjum um nýtt vatnsból í stað hins gamla sem herinn hafði mengað þá var sá samningur aldrei kynntur í ríkisstjórn ég tók mig til og fletti fundargerðum ríkisstjórnar á þessum tíma til að taka af allan vafa

atvinnulífið úr þeim brunarústum sem sjálfstæðisflokkurinn skildi það eftir í þegar hann hljópst frá verkinu á haustmánuðum nítján hundruð áttatíu og átta sá samningur þó auðvitað bölvaður sé það er alveg rétt það var slæmt að hann skyldi vera gerður eins og hann var gerður en hann fylgir því fordæmi sem því miður varnarmáladeild utanríkisráðuneytisins iðulega hafði áður gert að leysa kanann undan öllum skyldum til dæmis á heiðarfjalli og er öllum til skammar að síðan skuli landeigendur sitja þar uppi með mengunina og ruslahaugana og þeir séu þar í leyfisleysi og í raun og veru ólöglega á landi í einkaeign en samningurinn suður frá leysti bandaríkjamenn aðeins undan grunnvatnsmengun á því svæði sem hann tók til vegna gamla vatnsbólsins ekki mengun að öðru leyti